Zunächst einmal möchte ich mein Bedauern drüber ausdrücken, dass Herr Mario Draghi es augenscheinlich nicht für notwendig befindet, sich die Stellungnahmen der europäischen Abgeordneten anzuhören. Im Bericht der EZB wird Bezug genommen auf den anhaltenden Prozess der Bilanzanpassung, der ein zentrales Problem für die ökonomische Aktivität in Südeuropa darstellt. Diesen Prozess der Bilanzanpassung versucht Draghi, seit Jahren durch Entlastung der Schuldner mit Niedrigzinsen zu erreichen.

Die Ergebnisse aus Italien sprechen eine klare Sprache Die faulen Kredite im italienischen Bankensektor sind seit Ende 2013 bis zu den neuesten Daten aus dem Oktober 2014 um rund 20 Milliarden gestiegen und wachsen rasant weiter. Wir haben hier eine klare Überschuldungssituation vieler privater Marktteilnehmer vorliegen, die durch die Niedrigzinsen offensichtlich gar nicht verbessert wird. Die italienische Wirtschaft liegt trotz dieser Politik am Boden, und die Indikatoren sind weiterhin mies. Wir wissen, dass Herr Draghi und Herr Schäuble mit den deutschen Sparern und Steuerzahlern kein Mitleid haben und gerade wieder 70 Milliarden Euro ins insolvente Griechenland gepumpt haben.